Monsieur le Président, depuis 2013, la Commission veut mettre en place ce qu'elle appelle des frontières intelligentes. Il s'agit, d'une part, d'enregistrer les étrangers qui viennent fréquemment dans l'Union, afin d'en accélérer le contrôle aux frontières, et, d'autre part, de vérifier les données biométriques de tous les étrangers qui veulent entrer sur le territoire de l'Union. Ce projet m'apparaît critiquable pour deux raisons.

Deuxièmement, ces frontières intelligentes sont un habillage destiné à renforcer le système Schengen. Or, Schengen est un échec terrible puisque, tous les jours, des migrants parviennent à entrer illégalement dans l'Union, notamment en Grèce ou en Italie. Ce sont de vraies frontières étatiques qu'il nous faut et non ces pseudo frontières intelligentes.